To jest sprawozdanie, które, pomiędzy wieloma sprawozdaniami przyjmowanymi w Parlamencie Europejskim, ma moim zdaniem niezwykle duże znaczenie. Ma duże znaczenie nie tylko dla nas dla Unii Europejskiej, instytucji europejskich, państw członkowskich ale ma przede wszystkim wielkie znaczenie dla państwa gruzińskiego, dla narodu gruzińskiego, który wiąże z tym sprawozdaniem i z przyszłością współpracy w łonie Unii Europejskiej, być może kiedyś jako członek Unii Europejskiej, wielkie nadzieje.

Wysokiej Izbie, nie może nie dotyczyć również trudnych kwestii, które wiążą się z dzisiejszym funkcjonowaniem państwa gruzińskiego i z problemami, które wyniknęły z konfliktu w 2008 r.

Bardzo się cieszę, że to sprawozdanie w tej wersji, w jakiej zostało przedstawione uzyskało bardzo szerokie poparcie polityczne w Komisji Spraw Zagranicznych. W Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego za tą wersją, która mniej więcej pewnie zostanie przyjęta mam nadzieję, że zostanie przyjęta głosowało 35 posłów, nikt nie głosował przeciwko, 1 głos był głosem wstrzymującym się, co oznacza dla mnie jako sprawozdawcy, że wszystkie główne siły polityczne Parlamentu Europejskiego, wszystkie grupy polityczne poparły w Komisji Spraw Zagranicznych tę wersję sprawozdania.

To jest projekt, który według nas jako parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego mogę już tu mówić w tej chwili w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, bo ona go przyjęła nazywa pewne rzeczy po imieniu.

Tę sytuację, w której tysiące żołnierzy rosyjskich przebywają, według nas, niezgodnie z prawem międzynarodowym i również niezgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008 r. pomiędzy Rosją a Gruzją, ale w pewnym sensie parafowanymi też przez prezydenta Sarkozy'ego, który reprezentował wtedy prezydencję Unii Europejskiej, uznajemy za coś, co na dzisiaj w nomenklaturze Komisji Europejskiej nie istniało, ale w nomenklaturze Parlamentu Europejskiego już istnieje.

Oprócz tego jest wiele innych rzeczy, o których pani komisarz pewnie wie, dotyczących pogłębionej umowy o wolnym handlu, które chcielibyśmy jak najszybciej wprowadzić w życie, ale ze względu na upływający czas oczywiście nie mogę kontynuować i rozszerzać tych tematów.